varaþingmanni framsóknarflokksins í suðurkjördæmi bryndísi gunnlaugsdóttur dagsettu tuttugasta og sjötta ágúst síðastliðnum þar sem hún segir af sér varaþingmennsku fyrir flokkinn samkvæmt þessu færast varamenn flokksins neðar á listanum upp um eitt sæti og önnur varaþingmaður framsóknarflokksins í kjördæminu verður guðni ragnarsson bóndi